Ten eerste, niet méér Europa of meer geld naar Europa, maar een béter Europa, een Europa met toegevoegde waarde, en geen Europese bemoeienis met zaken die de lidstaten prima zelf kunnen regelen zoals sport of toerisme. Ten tweede, het Cohesiefonds inzetten voor de écht arme regio's in Europa. Nu nog gaat vijftig procent naar rijke lidstaten zoals Duitsland en Frankrijk.

Als we het goed regelen, kan ook het onnodige rondpompen van geld worden teruggedrongen en houden we netto nog meer over. Ten derde, investeren in een toekomstbestendige landbouw en industrie.

Eet smakelijk, maar pas op, stik er niet in.